Ze zien hun geld verdwijnen in bodemloze subsidieputten voor de meest dwaze doelen en hun zeggenschap wordt stukje bij beetje ingeperkt. De Commissie komt ook hier met idiote programmadoelstellingen, verpakt in een verhaal dat niets meer is dan zweverige theorieboekenflauwekul. Bijvoorbeeld, nationale beleidsmakers die zich volgens u nauwer betrokken moeten voelen bij de doelstellingen van de EU. Beste Commissie, de PVV is van mening dat nationale beleidsmakers dienen te worden aangestuurd door nationale regeringen en nationale parlementen, en niet te worden geïndoctrineerd door Brusselse bureaucraten. Ook wilt u de wetgeving van de Unie moderniseren en sociale experimenten faciliteren. Volgens de PVV is het sociaalste experiment dat u kunt uitvoeren het stoppen en afschaffen van uw wetgeving en het teruggeven van alle geld aan de bijdragende lidstaten. Kortom geen één miljard euro naar vage sociale sprookjes.